Panie Przewodniczący! Rozwój wydarzeń w Egipcie zdaje się wskazywać, że polityka, która została przyjęta przez panią Ashton, znalazła się w ślepym zaułku. Niestety to, na co niektórzy wskazywali, czyli zagrożenie, że środowiska islamskie będą chciały odgrywać coraz większą rolę wykorzystując procesy demokratyczne, jakie pojawiły się przed rokiem w Egipcie, zdaje się niestety potwierdzać.

W tej sytuacji konieczny jest wstrząs, konieczne są zmiany i konieczna jest radykalna i jasna postawa Unii Europejskiej wobec niepokojących sygnałów, które docierają do nas każdego dnia z Egiptu.